Estamos en la vuelta de un mundo multipolar.

La intervención del Vicepresidente es clarificadora. Habla de economía mundial y de perjudicados de la globalización y hurta la agenda económica que han llevado ustedes. Y luego habla de fuerzas populistas, intentando acabar con la democracia y el debate democrático. Habla de comercio justo. Permítame que me ría. O de la dispersión de mercados, que vamos a actuar. ¿Qué quiere decir, la agenda de la ATCI para tener una postura frente a los nuevos países emergentes o la causa de la emigración? Señor, no estamos ante un problema de emigración sino de refugiados.